Señor presidente, a veces la democracia tiene estas cosas. Con las reglas democráticas de este Parlamento, el Grupo proponente de este debate, que se sienta aquí fundamentalmente para intentar acabar con la Unión Europea, tiene la posibilidad de proponer un debate cuyo enfoque es absolutamente lamentable, moralmente indigno, xenófobo, racista y profundamente antieuropeo.

Algunos creen que llamándole a la inmigración ilegal, están categorizando a los propios seres humanos, como si hubiera categorías de personas legales y personas ilegales. Verán, señores proponentes, no se lucha contra la inmigración. La inmigración se regula, se gestiona, se ordena, y se lucha contra la injusticia y se lucha por la dignidad de los seres humanos que se ven obligados a migrar.

La inmigración no supone una crisis en este momento. La inmigración ha hecho este continente y muchos otros, es un fenómeno humano eterno, y lo que hay que hacer es ordenarlo, no luchar contra los seres humanos. Nosotros, el Grupo Socialista, no nos vamos a dejar amedrentar por los debates que ustedes proponen, porque nos parecen la peor versión de la política, aquella que se alimenta de difundir falsedades, de extender el miedo para tratar de sacar algún rédito electoral. Nosotros estamos aquí para salvar los valores que ustedes combaten, los valores de la solidaridad, del Estado de Derecho, de la dignidad de las personas, de las convenciones internacionales, de las que somos firmantes todos nosotros.